Dezbaterea de astăzi are loc la un an de la lansarea politicii europene de calitate în domeniul agricol. Ca parte a reformei PAC, această inițiativă promovează conservarea patrimoniului culinar local din Europa.

Rețetele și produsele locale exprimă tradițiile diferitelor zone ale Uniunii și susțin agricultura ecologică.

Această discuție este cu atât mai relevantă în cazul alimentelor care au un proces de producție transfrontalier. Totodată, este neclară situația rețetelor și produselor comune regiunilor de graniță. Aș fi dorit să l întreb pe comisarul Cioloș dacă va fi criteriul geografic elementul predominant în această clasificare și în raport cu ce reper se va stabili distanța utilizată în acordarea statutului de produs local.